frú forseti það kom fram í máli háttvirts þingmanns bjarna benediktssonar að hann er í raun og veru og sjálfstæðismenn mótfallinn þessu stjórnlagaþingi það kannski skýrir þar af leiðandi viðbrögð talsmanna flokksins í þeirri afleitu stöðu sem upp er komin núna varðandi dóm hæstaréttar engu að síður þó að núna sé talað gegn stjórnlagaþinginu sem þjóðin reyndar vildi og kaus til höfðu háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins ekki

ábyrgð allra annarra en þeirri ábyrgð sem þeir ættu þá að horfast í augu við sjálfir alþingi ber að sjálfsögðu ábyrgð á þessu máli þingið sjálft en við skulum ekki skirrast við það heldur að ræða ábyrgð þeirra sem hafa kveðið upp hæstu dóma í þessu máli hæstaréttar auðvitað ber hæstiréttur ábyrgð á sínum úrskurði og þeim afleiðingum sem af honum hlýst við erum hvorki sem löggjafarþing né þegnar í þessu landi svo skyni skroppin í lýðræðissamfélagi að við megum ekki ræða forsendur dóma harðra dóma hæstu dóma sem eru óvefengjanlegir að sjálfsögðu hljótum við að ræða forsendur þeirra dóma málfrelsinu og lýðfrelsinu væri annars alvarleg hætta búin ef hæstiréttur væri yfir það hafinn að það mætti ræða á skynsamlegum